Panie Przewodniczący! Instytucje powinniśmy tworzyć dla polityki, a nie dla demonstracji próżności czy próżnej siły. Pan poseł Fleckenstein mówił o tym, jak to Stany Zjednoczone stają się siłą nieprzewidywalną. Zastanawiał się, jaki mają wpływ na nasze bezpieczeństwo. Na bezpieczeństwo jednej czwartej państw Unii Europejskiej leżących w Europie Środkowej bardzo destrukcyjny wpływ ma budowa Nordstream II. Ja jestem bardzo ciekaw, co pan poseł Fleckenstein, reprezentujący SPD partię, która jest filarem tej budowy, która gwarantuje to, że ona będzie kontynuowana, mógłby odpowiedzieć na ten temat. W tym tygodniu Komitet Regionów reprezentujący nasze europejskie samorządy powiedział, jak bardzo ten projekt zagraża polityce bezpieczeństwa energetycznego Europy, jak bardzo jest niebezpieczny ekologicznie, jak bardzo szkodzi konkretnym interesom konkretnych państw.